Najlepša hvala za besedo. Rejništvo je pravno urejena oblika varstva otrok v primerih, ko zanje skrbijo osebe, ki niso njihovi starši. Področje izvajanja rejniške dejavnosti pa je urejeno v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti. Predlog zakona, ki je danes pred nami, se sprejema zaradi prilagoditve sprejetemu Družinskemu zakoniku in poleg prinaša še zlasti sledeče spremembe. In sicer, roditeljska pravica se opredeljuje kot starševska skrb ter ukinja institut odvzema poslovne sposobnosti in ga nadomešča z institutom skrbništva. Na novo urejen način namestitve otroka z izdajo dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Uvaja spremembe glede prenosa stvarne pristojnosti odločanju o namestitvi otroka v rejništvo s centrom za socialno delo na sodišča. Primeru ugotovitve, da bi bile otrokove koristi v največji možni meri zaščitene z namestitvijo v rejništvo k sorodniku ali drugi osebi, ki je z otrokom tesno povezana, torej osebi, ki še nima dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in ni vpisana v zbirko izdanih dovoljenj, lahko sodišče odloči, da se otrok namesti v rejništvo k tej osebi. Podaljšanje možnosti bivanja osebam v rejništvo, ki po zaključku šolanja aktivno iščejo zaposlitev, seveda za lažje reševanje zaposlitvenega in stanovanjskega vprašanja in s tem tudi osamosvojitve. Ker gre večinoma za pozitivne spremembe, v Slovenski demokratski stranki zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa . Poslanka Nina ...